forseti íslands gerir kunnugt ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda þriðjudaginn tuttugasta janúar tvö þúsund og níu klukkan þrettán þrjátíu gert á bessastöðum tuttugasta janúar tvö þúsund og níu ólafur ragnar grímsson geir h haarde